Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu!

Czy Komisja może wyjaśnić, jakie podjęto dotychczas działania zmierzające do zmniejszenia biurokratycznego obciążenia rolników w całej Unii Europejskiej? Czy Komisja może poinformować, w jaki sposób zamierza dostosować się do zaleceń zawartych w rezolucji Parlamentu w sprawie uproszczenia zarządzania wspólną polityką rolną w obliczu jej spodziewanej reformy?